Signor Presidente, onorevoli colleghi, un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno lavorato a questa relazione molto tecnica e complimentarmi per l'accordo raggiunto con il Consiglio, che ha saputo non solo coniugare le esigenze ambientali con quelle industriali, ma salvaguardando l'attuale sistema di certificazione si sono evitati nuovi oneri per le piccole e medie imprese. Sebbene ai casi fluorurati è ascrivibile un potenziale di riscaldamento globale da 100 a 1000 volte superiore a quello di CO 2 non esistono al momento alternative sicure ed efficienti per una loro immediata sostituzione. Il calendario proposto dalla Commissione europea per la loro progressiva eliminazione non ridurrà l'emissione, ma darà il tempo alle nostre imprese e al mondo della ricerca di trovare nuove soluzioni, rispettose dell'ambiente senza penalizzare la competitività del sistema industriale.